Din păcate, Italia nu a reușit să găsească o soluție la criza provocată de cei aproape cincizeci de mii de imigranți ilegali sosiți la începutul anului, în ciuda promisiunilor făcute de premierul Berlusconi în cursul vizitei din martie, iar Uniunea Europeană n a găsit o modalitate de a face față exodului determinat de instabilitatea din Tunisia și războiul din Libia. Acordul de repatriere nu este o soluție viabilă, mai ales având în vedere drama miilor de refugiați de la frontiera dintre Tunisia și Libia. Uniunea Europeană nu a reușit să și respecte angajamentul privind ajutorarea refugiaților de pe teritoriul tunisian și nu este capabilă să gestioneze nici criza de pe teritoriul său.